Eine Kollegin hat eben von russischen Freunden gesprochen, die man kritisieren müsse, und die Regierung gemeint.

oder sie werden auf das Grausamste inhaftiert, wie die Frauen von Pussy Riot, auf die ich auch hinweisen möchte.

Nur von einer strategischen Partnerschaft zu reden, weil die Russen Rohstoffe haben und groß sind, das ist mir zu wenig. Zu einer strategischen Partnerschaft gehören auch gemeinsame Werte und gemeinsame Rechtsgrundlagen. In diesem Sinne müssen wir eine klare Sprache mit Russland sprechen!